Gospođo predsjednice, Crna Gora je dobar primjer na zapadnom Balkanu. Dobar primjer kada govorimo o dobrosusjedskoj suradnji s drugim državama, kada govorimo o manjinskim pravima jer su Hrvati, Bošnjaci i Albanci uključeni u vođenje države i u procese u samoj državi. Dobar primjer kada govorimo o ukupnoj regionalnoj stabilnosti, onome što znači npr. konkretno Jadransko more, ono što znači odnosi koji su bitni, koji su ovdje naznačeni, odnosi sa Srbijom i naravno, daleko od toga da ta zemlja nema problema, naravno da ih ima, ali jasna euroatlantska aspiracija koja danas jeste u Crnoj Gori prevladavajuća je dobar pokazatelj. Zato ja pozivam opoziciju da sudjeluje u ovim sudbonosnim momentima za budućnost ove države, da sudjeluje u radu Parlamenta jer Europska unija će prihvatiti Crnu Goru.